Les chefs d'État et de gouvernement ont enfin commencé à prendre la mesure des problèmes en décidant, il y a dix jours, d'un plan de soutien à notre monnaie, l'euro. Il s'agit d'un plan qui traduit bien la mesure de la solidarité européenne, contrairement à tous ceux qui en doutaient, mais un plan qui demeure insuffisant et doit être accompagné de mesures de réduction de nos déficits budgétaires nationaux, de mesures de concertation budgétaires sociales et fiscales entre les Vingt sept. Je crois qu'on se répète tous ce matin et, depuis quinze jours, on dit tous la même chose.

Nous ne nous en sortirons pas sans courage politique, car les mesures que nous aurions déjà dû prendre collectivement à l'échelle de l'Europe et, individuellement, à l'échelle nationale, nous devrons les prendre maintenant. Cela s'applique aux gouvernements de droite comme de gauche.

De tout cela, nous devons tirer les leçons. Première leçon il faut connaître la vérité sur les comptes publics nationaux, comme nous connaissons la vérité sur les comptes publics européens. Je demande à la Commission européenne de s'employer à le garantir et de sanctionner, et pas seulement de dénoncer timidement tout État qui manquerait à cette obligation. Vous savez bien qu'on a tous peur du radar, qu'on a tous peur des sanctions, du nombre de points qui sont sur nos permis quand on est sur les routes. On est ainsi faits, donc il faut qu'il y ait des sanctions.

Deuxième leçon les Vingt sept doivent se concentrer bien en amont sur leurs orientations budgétaires. La Commission l'a demandé la semaine dernière. Je l'ai moi même demandé dans cet hémicycle il y a quelques semaines. Je sais, cela irrite les États membres qu'on leur demande de se concentrer. Mais il va falloir que les États membres prennent l'habitude d'être irrités dans les temps à venir s'ils continuent de traiter de leurs finances publiques comme s'ils vivaient sur une île déserte, comme s'ils n'étaient pas liés entre eux par une monnaie et donc par une nécessaire discipline commune. Et ce qui est vrai des budgets nationaux l'est aussi de la politique sociale et fiscale. Car, encore une fois, je comprends la colère de certains de nos compatriotes à qui l'on demande de se sacrifier pour d'autres qui travaillent moins et qui prennent leur retraite plus tôt. Cela aussi ne peut pas durer. Et c'est la troisième leçon que je tire de cette crise.

Moi, je ne démens pas le conseiller économique du président Obama,

Des réflexes nationaux, nous devons passer aux réflexes européens. De politiques à courte vue, destinées à ne pas perdre de points dans les sondages de popularité de nos gouvernements nationaux, il faut passer à des plans à moyen et long terme, d'ailleurs réclamés par nos entrepreneurs pour pouvoir investir et embaucher. Mon groupe demande à l'Europe de se réveiller. Il demande que la Commission fasse son travail, à savoir qu'elle applique la thérapie des bonus malus aux pays membres. À ceux qui assainissent leurs finances publiques, des récompenses financières à ceux qui renâclent, des sanctions! La Commission, Monsieur Rehn, ne doit pas avoir peur de le faire. C'est rendre service aux Européens, c'est rendre service aux États. Le grand problème qui se pose à nos concitoyens dans toutes nos réunions actuellement, c'est est ce que nos livrets d'épargne sont encore garantis?.

Je comprends ces citoyens qui ont travaillé toute une vie pour avoir quelques économies sur leur livret d'épargne. C'est la première raison que nous devons leur donner la garantie de leur livret d'épargne. Et c'est tout simplement faire ce que doit la Commission

Ce n'est que dans ce contexte, Mesdames et Messieurs, que la stratégie 2020 aura du sens. Ce n'est que si nous redevenons sérieux, si nous jouons collectif avec nos comptes publics, que nous pourrons gagner la bataille du chômage, de l'éducation, de la formation, de la recherche et de l'innovation. Je l'ai dit hier et je le dis tous les jours s'il faut faire des économies dans tous nos États, nous aussi, députés européens, fonctionnaires européens, nous devrons montrer l'exemple, sinon nous ne serons pas crédibles.